Monsieur le Président, chers collègues, le progrès technique et la mondialisation des échanges commerciaux ont fragilisé les relations de travail. La sous traitance, l'externalisation, la précarité, l'intensification du travail et le manque de sécurité de l'emploi ont dégradé les conditions de travail et, surtout, le respect du droit du travail. Nous, députés écologistes, nous considérons que les inspections du travail sont indispensables au respect des travailleurs et de leur dignité.

Nous, les écologistes, nous refusons d'être complices du nivellement par le bas des droits sociaux. La résolution que nous voterons demain demande aux États européens de renforcer les inspections du travail avec plus de moyens, plus d'inspecteurs, ainsi que de garantir leur indépendance, gage de leur efficacité.

Il faut aller plus loin demain, nous demandons une stratégie européenne de santé et de sécurité au travail et je remercie Mme la rapporteure.